þann sjöunda september síðastliðinn hélt landvernd málþing í norræna húsinu þar sem samtökin kynntu framtíðarsýn sína um reykjanesskagann sem eldfjallagarð og fólkvang á þessu málþingi var fjallað um þá fjölmörgu möguleika sem svæðið hefur upp á að bjóða

og jarðhitaefna þarna talaði sægur mætra framsögumanna og þarna var farið vítt yfir sviðið og þessi framtíðarsýn landverndar kynnt á afar greinargóðan hátt en í henni kemur það fram að þau sjá fyrir sér að reykjanesskagann og þar með talið hengilssvæðið frá þingvallavatni út á reykjanestá og eldey þar verði stofnaður eldfjallagarður og fólkvangur en þetta yrði einhvers konar hálfmáni sem væri í seilingarfjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu þar sem njóta mætti útivistar og sömuleiðis þar sem náttúruvísindamenn gætu stundað sínar rannsóknir og vernda mætti að stórum hluta þetta svæði ósnortið enda stór hluti þess það er aðallega brennisteinsfjöllin ósnortin í dag það eru fjölmörg náttúruvætti og minjar á náttúruminjaskrá innan þessa svæðis sem um ræðir og okkur er kunnugt um það að umhverfisstofnun sem setti fram fyrir tveimur árum síðan sínar hugmyndir um náttúruverndaráætlun lagði ríka áherslu á að hér væri svæði þar sem verndarhagsmunir væru umtalsverðir en eins og okkur öllum er kunnugt stangast hagsmunir á hagsmunir orkufyrirtækjanna hafa stangast á við hagsmuni náttúruverndar og þess vegna er óvissa um það hvort áform af því tagi sem landvernd mundi vilja sjá framfylgt geti náð fram að ganga nú er búið að sækja um rannsóknaleyfi á stórum hluta á reykjanesskaga og í brennisteinsfjöllum bæði sem sagt á röskuðu svæði og óröskuðu þess vegna tel ég að það sé nauðsynlegt að við fáum að skiptast hér á skoðunum við hæstvirtur umhverfisráðherra og fá að sjá á hvern hátt hún hefur talað um þessi mál og hvaða afstöðu hún og hennar ráðuneyti hafi til þessarar framtíðarsýnar landverndar spurningar mínar eru á þingskjali í þremur liðum í fyrsta lagi hvernig brugðist hafi verið við hugmyndum landverndar og fleiri um stofnun eldfjallagarðs á reykjanesi í öðru lagi hvernig hugmyndin falli að tillögum umhverfisstofnunar um náttúruverndaráætlun og í þriðja lagi hvort ráðherrann hyggist beita sér fyrir því að slíkur garður verði að veruleika